landfræðilegar aðstæður til almenns millilandaflugs eru að sönnu erfiðar á hinn bóginn er völlurinn einn hinn fjölfarnasti í almennu innanlandsflugi og með undanþágum er stundað þaðan takmarkað millilandaflug þann þátt starfseminnar þarf að efla með sérstakri áherslu á þá möguleika sem eru til aukins samstarfs vestfjarða og grænlands ég vil vekja athygli á því í skýrslunni samningur vestfjarða sem var unnin af verkefnisstjórnum byggðaáætlun vestfjarða og iðnaðarráðuneytið gaf út árið tvö þúsund og fimm þá var meðal annars vikið að þessu og þar segir með leyfi hæstvirts forseta flugfélag íslands hefur um árabil notað ísafjörð sem höfn í tengslum við flutning á fólki og vörum til austurstranda grænlands en þangað er innan við einnar klukkustundar flug þessu svæði mætti þjóna mun meira frá ísafirði en gert er og jafnvel bjóða ferðafólki á vestfjörðum í stuttar útsýnisferðir til grænlands þess má líka geta að vegalengdin á milli vestfjarða og grænlands er einungis tvö hundruð sjötíu og fimm kílómetrar þar sem styst er landfræðilegar aðstæður eru því til frekara samstarfs hæstvirtur þáverandi utanríkisráðherra ingibjörg sólrún gíslatókir tók þetta mál upp á sínum tíma þegar hún heimsótti grænland tuttugasta til tuttugasta og fyrsta júní tvö þúsund og átta með henni í för var þá meðal annars þáverandi bæjarstjóri ísafjarðar halldór halldórsson sem skrifaði allítarlega greinargerð um málið og þar er komið inn á hana í greinargerð með þessari þingsályktunartillögu sem ég vísa mjög vel til forsenda fyrir því að hægt sé að stunda bærilegar flugsamgöngur á milli grænlands og íslands frá ísafirði eru ýmsar það eru ýmsir vankantar á þessu flugi í dag það er ekki almenn heimild til millilandaflugs á vellinum hins vegar er möguleiki fyrir flugrekendur að fá undanþágur eins og ég rakti áðan slíkt hefur þó reynst tafsamt og getur reynst þvælið þegar það hentar flugrekanda að nýta ísafjarðarflugvöll sem lendingarstað vegna flugs á milli landa og það eru dæmi um að flugvél sem hefur millilent á leið til grænlands þurfti að bíða á ísafirði í það minnsta sólarhring meðan farið var í gegnum undanþágubeiðnirnar og það sjá allir í hendi sér vitaskuld að svoleiðis fyrirkomulag letur auðvitað flugrekendur til að nota ísafjarðarflugvöll jafnvel þó að landfræðilega kynni hann að henta mjög vel það er þetta sem við flutningsmenn erum meðal annars að vekja athygli á og teljum að þess vegna skipti það miklu máli að ráðast í þær úrbætur sem nauðsynlegar eru þannig að völlurinn geti gegnt þessu hlutverki sem millilandaflugvallar við gerum okkur auðvitað grein fyrir því að það eru ýmsar takmarkanir sem flugvöllurinn er háður hann er staðsettur milli hárra fjalla í tiltölulega þröngum firði en það breytir ekki því að í dag er heimilað með takmörkunum að fljúga þaðan millilandaflug og eins og við vitum er ísafjarðarflugvöllur líka gríðarlega mikill þáttur í okkar samgöngukerfi á vestfjörðum það fór um hann árið tvö þúsund og átta fimmtíu og tvö þúsund manns og það var fimmtán prósent fjölgun frá árinu tvö þúsund og sex á undanförnum árum hafa verið gerðar töluverðar fjárfestingar á vellinum til að auka öryggi og bæta aðstöðu farþega og það er þess vegna augljóst að það mundi nýtast fyrir alþjóðafluginu jafnt og innanlandsflugið þó fyrirsjáanlegt sé að einhverjar fjárfestingar þurfi að ráðast í frekari til að stuðla að þessu flugi eftir því sem ég hef upplýsingar um eru þær fjárfestingar þó ekki mjög verulegar og ættu ekki að vera trafala í því máli að öðru leyti það hefur líka ýmislegt verið gert innan vestfjarða til að stuðla að auknu samstarfi milli grænlands og íslands með það að markmiði að það samstarf fari fram í gegnum vestfirði tuttugasta mars á þessu ári var til dæmis stofnað sérstakt

þar var meðal annars vakin athygli á mögulegri aðkomu vestnorræna ráðsins að því að styrkja þessi tengsl meðal annars á grundvelli hins nýja grænlandsseturs sautjánda mars árið tvö þúsund og sjö var að frumkvæði háttvirtum þingmanni lilju rafneyjar magnúsdóttur samþykktar á alþingi þingsályktunartillögur sem undirstrikar áhuga á að sinna þessum samskiptum við grænlendinga betur og þá vil ég sérstaklega nefna mikinn eldhuga sem hefur vakið mikinn áhuga á þessu máli og vakið á þessu athygli hvað eftir annað í ræðu og riti á ísafirði það er úlfar ágústsson kaupmaður sem hefur verið ötull í því að vekja máls á þessum tækifærum sem þarna væru fyrir hendi fyrir vestfirði sem vitaskuld mundu nýtast grænlendingum ekki síður og raunar þjóðinni í heild kjarna málsins drögum við saman í síðasta kafla greinargerðarinnar og þar höfum við sagt með leyfi virðulegs forseta landfræðilegar aðstæður setja millilandaflugi um ísafjarðarflugvöll skorður en í ljósi þess að um völlinn fara meira en fimmtíu þúsund farþegar árlega í innanlandsflugi og heimild er til takmarkaðs millilandaflugs er eðlilegt að unnið verði að því að opna fyrir frekara millilandaflug svo sem landfræðilegar aðstæður leyfa slíkt gæti eflt íslenska ferðaþjónustu styrkt einkanlega samstarf íslands og grænlands á ýmsan hátt rennt fleiri stoðum undir vaxandi ferðaþjónustu á vestfjörðum og nýtt þá fjárfestingu sem þegar hefur verið gerð í innviðum á margvíslegum sviðum enn þá betur að lokinni þessari umræðu